Monsieur le Président, Monsieur Chastel, chers collègues, je voudrais insister dans mon intervention sur le rôle central que jouent les missions d'observation électorale dans le renforcement, à la fois, de nos relations avec l'OSCE, mais aussi, plus globalement, dans le renforcement de notre action extérieure. La garantie du respect des droits civils et politiques fait partie des valeurs fondamentales de l'Union. Par extension, garantir l'intégrité des processus électoraux est un élément central de la crédibilité de l'action extérieure de l'Union. L'OSCE et l'Union européenne, en déployant toutes les deux des missions d'observation, ont donc tout intérêt à coopérer dans ce domaine. À ce titre, il me semble que la mise sur pied du service européen d'action extérieure appelle l'élaboration de procédures de coopération étroites entre le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE et le département des missions d'observation du service extérieur, ceci afin d'éviter le risque de doublons et d'assurer à l'Union européenne une action extérieure renforcée dans l'espace de l'OSCE. Cette coopération devrait se faire avant, pendant et après le déploiement des observateurs car une mission de qualité est une mission qui est bien préparée, qui se déroule bien sur le terrain et pour laquelle un réel suivi est assuré. En disant cela, j'aimerais rappeler l'importance du Parlement européen en la matière que des représentants des citoyens européens élus démocratiquement et directement puissent observer le bon déroulement d'élections à l'extérieur des frontières de l'Union est un atout considérable pour l'Union que nous devons à tout prix maintenir. Enfin, la Charte pour la sécurité européenne reconnaît le rôle important des dimensions économique et environnementale.

Dès lors, il est crucial de mieux mettre en avant l'expertise de l'OSCE et du Parlement européen dans ces domaines l'utilisation régulière et la mise en valeur des données économiques et environnementales sont une garantie supplémentaire pour la réussite de nos missions communes.